Señor presidente, querido comisario, mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento a todos los que durante este tiempo han trabajado para que finalmente hoy estemos debatiendo este importante dosier, muchas veces desde puntos de vista totalmente diferentes, pero siempre con un gran espíritu constructivo. Han sido casi 21 meses de trabajo, 77 reuniones y muchísimas horas de debate con la Comisión, con el Consejo, con los pescadores, con las ONG y con todos cuantos se han querido unir a este reto. Porque es un reto afrontar un dosier como el de las medidas técnicas que regulan cómo, cuándo y dónde pueden operar los pescadores y que ya ha tenido dos intentos fallidos de revisión. Y este reto se complica cuando queremos que un reglamento englobe más de 30 disposiciones, algunas de ellas basadas en una legislación que data de 1998 y que se ha convertido a lo largo del tiempo en un sistema complejo, impracticable y muy rígido de normas. Pero nadie duda de que es necesario revisar las medidas técnicas. Y tampoco duda nadie de que es necesario y urgente intentarlo pronto, ya que se aproxima el brexit pero también el final de este mandato parlamentario. Mi objetivo, y creo que el de todos, fue la simplificación, sin reinventar reglas, pero haciéndolas más comprensibles y viables para los operadores y las administraciones, a través de la regionalización y la gestión basada en resultados, que da mayor flexibilidad a los pescadores y acerca la toma de decisiones a las regiones y a las especificidades locales, al tiempo que mantiene las líneas maestras, de modo que ofrecemos al sector igualdad de condiciones y normas que se adaptan a la realidad de cada pesquería y cada cuenca marina, y así, al mismo tiempo, las instituciones de la Unión Europea no pierden el control de las características más importantes de las medidas técnicas. Creo que todos estos objetivos se reflejan en los compromisos alcanzados, en los que hemos tenido en cuenta el arduo trabajo que ha mantenido la Comisión con el Consejo durante mucho tiempo, y por eso pido que durante la votación mantengamos los compromisos en los términos en que fueron adoptados por la Comisión. Precisamente por ello creo —porque se trabajó mucho y creo que bien— que el paquete de compromisos es muy equilibrado. En cuanto a los objetivos, algo que preocupa a la Comisión y también a nosotros, el compromiso que propuse y se adoptó en la Comisión de Pesca es ambicioso y equilibrado. Incluye una reducción progresiva de las capturas de peces pequeños como objetivo principal de la futura normativa sobre medidas técnicas, dejando a los Estados miembros o a la Comisión, si los Estados miembros no adoptan las recomendaciones conjuntas dentro de un marco limitado de tiempo, con el mejor asesoramiento posible para establecer pesquerías clave. Y, si la reducción de capturas juveniles no va acompañada, como algunos pretenden, de un porcentaje de cifras concretas, no es por falta de ambición, sino por la necesidad de ser más pragmáticos y tener en cuenta las realidades de cada pesquería en una determinada cuenca. La regionalización desempeñará un papel fundamental en el establecimiento de objetivos cuantificables y la Comisión no será ajena en este proceso. En lugar de una figura arbitraria o simbólica, el compromiso busca objetivos hechos a medida, con base científica y operacionales, adaptados a cada pesquería. La Comisión afirma que la ausencia de un objetivo cuantificado creará situaciones desiguales en las diversas cuencas de la Unión Europea. Yo creo que lo principal es establecer objetivos realistas porque no hay mayor injusticia que imponer las mismas reglas para diferentes situaciones. Por último, los últimos días se abrió un nuevo frente que ha polarizado posiciones y ha creado divisiones en los diversos grupos. Se ha intentado paralizar el dosier y se ha monopolizado el debate, dejando aparte temas muy importantes, solo en torno a la pesca eléctrica. Hay quienes tratan de, pensando en hace doce años, cambiar lo que entonces se hizo. Yo creo que es un tema controvertido, que hay defensores y detractores, pero, al margen de posiciones maximalistas, la enmienda o el compromiso que se ofrece es un compromiso que creo sinceramente que cumple con los objetivos.